sem er svohljóðandi hvenær er áætlað að ný grímseyjarferja verði tilbúin til notkunar og hvenær átti hún að vera tilbúin samkvæmt útboði hvert var kaupverð ferjunnar hver var samningsupphæð vegna viðgerða samkvæmt útboði og hver verður heildarkostnaður ferjunnar að lokinni allri viðgerð virðulegi forseti ástæðan fyrir því að ég legg þessa fyrirspurn fram er sú að fréttir hafa borist um að þarna gangi ekki allt eins og það átti að ganga

keypt gamalt skip frá írlandi fyrir hundrað milljónir króna og það voru áætlaðar endurbætur upp á hundrað fimmtíu milljónir króna

okkur það til eyrna virðulegi forseti að þetta sé að verða komið í einar þrjú hundruð fimmtíu til fjögur hundruð milljóna króna það er kaupverðið á gamla skipinu frá írlandi viðgerðin sem var áætluð samkvæmt útboðsgögnum um hundrað milljónir króna síðan hafa fallið til að minnsta kosti fimmtíu milljónir í viðbót og kannski ekki öll kurl komin til grafar og síðan hefur verið keyptur einhver aukabúnaður í skipið fyrir fimmtíu milljónir króna þannig að þetta fer að nálgast þrjú hundruð fimmtíu til

mig langar að fá athygli hæstvirtur samgönguráðherra vegna þess að mér hefur borist það líka til eyrna úr þessum skipasmíðageira að mér er ákaflega illa við virðulegi forseti að bera fram hér fyrirspurn til hæstvirts ráðherra sem er truflaður þarna en ég vildi segja það virðulegi forseti vegna þess að það er innlegg inn í þessa fyrirspurn sem hér kemur fram og hæstvirtur ráðherra mun svara er það í skipasmíðageiranum hér á íslandi er talað um að tuttugu og níu metra langur togari í nýsmíði kosti þrjú hundruð fimmtíu til fjögur hundruð milljóna króna ekki meira sem er svipuð upphæð og kaupverðið á þessari gömlu ferju frá írlandi útboð plús allur sá aukakostnaður sem kemur nú er mér sagt að það sé ekki mikill munur á að byggja lítinn togara eða ferju það er að sjálfsögðu munur á útbúnaði en kostnaðurinn sé svipaður virðulegi forseti ég sagði hér í upphafi nokkrar spurningar hef ég lagt fram til hæstvirts samgönguráðherra en ég vil bæta við einni spurningu og spyrja hvort þarna sé ekki eitthvað mikið að og mikið hafi farið úrskeiðis við kaup og vinnu og viðgerð á þessari ferju